Herr Präsident! Herr Schaffhauser, ich bedaure, dass ich für Positionen eintrete, die Ihnen wesensfremd sind für parlamentarische Demokratie, für Toleranz, für Pluralismus, für Meinungs und Medienfreiheit,

Von Ihnen, von dem ja erzählt wird, dass er der Geldbriefträger zwischen Putin und Le Pen ist, erwarte ich kein anderes Statement, da ist wahrscheinlich Ihre Rede auch Bestandteil des Honorars, das Sie von Putin bekommen haben für Ihre Partei.

Wir müssen deutlich machen, dass eine Atmosphäre erzeugt wird, die solche Kriminalität fördert. Wenn jemand für vogelfrei erklärt und als Vaterlandsverräter bezeichnet wird, dann passieren solche Morde. Und zufälligerweise richten sich diese Morde immer gegen Oppositionspolitiker. Und zufälligerweise kommen die Täter immer aus dem Kaukasus.

Und dafür hat er büßen müssen.